Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo è l'ultimo della legislatura, una legislatura che ho vissuto con grande intensità, cercando di rappresentare sempre al meglio il mio paese. Ho trascorso molte ore in questa plenaria e sono contento di averlo fatto, così come sono orgoglioso di essere stato tra i parlamentari più presenti e produttivi. Da questa settimana sarò in campagna elettorale per portare con orgoglio nei 1784 Comuni del Sud d'Italia l'idea di Europa che in questi anni è maturata in me. Un'Europa comunità di pace per tutti, ma anche l'ambizione della necessità degli Stati Uniti d'Europa, e lo farò in un territorio bellissimo, ma difficile e complesso, un territorio che merita di essere riscattato da una classe dirigente finalmente degna di questo nome, un territorio stanco dei soliti politici politicanti che illudono i cittadini con promesse clientelari imbarazzanti. Mi rivolgo agli elettori rispettiamo la nostra terra, alziamo l'asticella della legalità in questa campagna elettorale, arrestiamo queste modalità di accaparramento del consenso, basato sul concetto del do ut des